Señor Presidente, señora Comisaria, la Comisión Europea tiene que hacer una apuesta decidida por la industria y por la innovación tecnológica, pero sin olvidar la innovación no tecnológica, la que nos permite avanzar hacia nuevos modelos de gestión en las empresas con una visión estratégica hacia el futuro, con la participación de trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones en la gestión de las empresas, en los beneficios e incluso en el capital, para conseguir de esta manera más competitividad, más empleos y más cohesión social. El Gobierno vasco está comprometido con estos principios y acaba de poner en marcha la estrategia Innobideak Pertsonak y de asignar 8,1 millones de euros en el año 2015 para avanzar en estos objetivos. Me gustaría preguntarle a la Comisaria si conoce estos proyectos y cómo piensa poner en práctica y compartir los proyectos que ya existen en el ámbito regional para avanzar en estos objetivos